Die Europäische Union hat einen Konzeptfehler! Und der Konzeptfehler ist die Zentralisierung, ist der Regulierungswahn und auch der Überwachungswahn, wie wir ihn heute hier debattiert haben. Und wer ein guter, ein anständiger Europäer und ein Europäer ist, der Zukunft für seinen Kontinent möchte, der macht eine Rückwendung in Richtung einer Nation, in Richtung einer Gemeinschaft souveräner Nationen, die auf Augenhöhe miteinander kooperieren, und erteilt diesem Zentralisierungswahn eine Absage.